A kérdésem pedig a következő Mire alapozza azt, hogy egy kétharmados, sarkalatos törvényt egy demokratikus országban nem lehet megváltoztatni?

Melyek azok a közös értékek, európai közös értékek, amelyeket a magyar alkotmány nem fogad be, vagy elutasít, vagy esetleg szembe megy vele?